War es nicht immer ein großer Fehler der Politik, dass man dieses Instrument ungenügend genutzt hat, dass man nämlich die Menge nicht dann reduziert hat, wenn zuviel Milch auf dem Markt war?